Pentru realizarea cerului unic european sunt necesare măsuri care să permită îndeplinirea obiectivelor Uniunii Europene în materie de siguranță aeriană, în vederea consolidării normelor actuale și a asigurării unui nivel uniform și ridicat de siguranță a transportului aerian. Subliniez importanța programelor precum Galileo și GNSS pentru realizarea cerului unic european, precum și importanța unui calendar obligatoriu pentru punerea în aplicare a cerului unic european, ținându se seama, totodată, de considerentele de ordin comercial. Potrivit Comisiei, introducerea la timp a SESAR va aduce avantaje concrete pasagerilor printr o reducere a duratei de zbor cu aproximativ 10 o reducere cu 50 a zborurilor anulate și a întârzierilor, precum și printr o posibilă reducere a prețurilor biletelor. Solicit ca în dezvoltarea cerului unic european să se țină seama pe deplin de toate aeroporturile Uniunii Europene, inclusiv de cele regionale, dată fiind contribuția acestora la descongestionarea rețelei și la sporirea capacității traficului aerian.